Daarmee gaan wij een belangrijke basisvoorwaarde vervullen om weer op weg te gaan naar economische groei, en ook om weer een investeringsklimaat te creëren dat vertrouwen geeft. Laten wij wel wezen, bedrijven hebben heel veel geld op de bank staan.

Dat betekent onderwijs ontzien bij bezuinigen. Maar wel bijvoorbeeld efficiëntie in de overheidsdiensten bevorderen.